frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um um ráðstafanir í ríkisfjármálum þetta frumvarp er hundrað og átjándu mál þessa þings á þingskjali hundrað fimmtíu og fimm það þarf ekki að fara mörgum orðum um hve mikilvægt verkefni bíður stjórnvalda á sviði efnahagsmála næstu missirin og þar af eru án vafa glíman við ríkisfjármálin einn allra mikilvægasti þátturinn sem lýtur um leið að endurreisn íslensks efnahagslífs

sem snerta jafnt tekjuhlið og útgjaldahlið ríkisfjármála eru því óumflýjanlegar og til þeirra þarf að grípa eigi síðar en nú og það er mikið í húfi allar athuganir sýna það að verði því frestað að takast á við vandann þá gerir hann ekkert annað en að verða erfiðari úrlausnar síðar og torveldar okkur glímuna svo miklu munar þannig má nefna það að bara sá kostur að aðhafast ekkert á þessu ári

halla ríkissjóðs sem næmi um hátt í tvö prósent af landsframleiðslu á þessu ári og til mikilla muna á næstu tveimur til þremur árum þar á eftir meginmarkmið þessa frumvarps sem hér er mælt fyrir er því að mæta hinu mikla tekjufalli og viðbótarútgjöldum sem ríkissjóður hefur orðið fyrir vegna efnahagshrunsins og þá ekki síður vegna þeirra miklu skulda sem það skilur eftir sig það er hluti þeirra aðgerða sem byggðar eru inn í fyrirliggjandi áætlun stjórnvalda um að ná jöfnuði í ríkisfjármálum eigi síðar en á árinu tvö þúsund og þrettán áætlunin gengur einfaldlega út á það að ná svonefndum frumjöfnuði á árinu tvö þúsund og ellefu og heildarjöfnuði og nokkrum afgangi á fjárlögum á árinu tvö þúsund og þrettán

mæld á núverandi forsendum sú að að óbreyttu stefnir í halla á ríkissjóði vel yfir hundrað sjötíu milljarða króna á þessu ári og það er því bið af þessari stærðargráðu sem við höfum fjögur og hálft ár til að brúa frá og með miðju á þessu ári og til og með árinu tvö þúsund og þrettán í frumvarpi þessu er lagt til

þær breytingar á lögum um tekjuöflun ríkissjóðs og greiðslum úr ríkissjóði sem nauðsynlegar eru til að ná framangreindum markmiðum fyrir yfirstandandi ár það er að minnka bilið á milli tekna og útgjalda ríkissjóðs um að finna kosti tuttugu milljarða króna á þeim seinni helmingi ársins sem eftir lifir það ásamt þeim gjaldabreytingum sem nýlega hafa verið samþykktar og afgreiddar af ríkissjóð og tengjast ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um lækkun ríkisútgjalda á árinu tvö þúsund og níu eru allt hlutar aðgerðanna sem koma til framkvæmda á þessu ári með þessu frumvarpi verða lögfestar nauðsynlegar breytingar sem kalla á lagabreytingar annars vegar á tekjuhlið og hins vegar á útgjaldahlið vegna aðgerða sem hefjast frá og með þessum tíma

færðar til samræmis við ákvarðanir ríkisstjórnar með fjáraukalögum á síðari hluta ársins en framkvæmd þeirra hefst nú og unnið verður eftir þeim

áætlana sem nú hafa verið mótaðar koma til framkvæmda á næstu árum eins og gerð verður nánari grein fyrir í skýrslu um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum sem hér verður vonandi dreift á alþingi strax upp úr helgi þörfin sem við blasir fyrir aðhaldsaðgerðir til að styrkja afkomu ríkissjóðs er eins og áður segir á árinu tvö þúsund og níu metin að minnsta kosti upp á tuttugu milljarða króna og á árinu tvö þúsund og tíu upp á fimmtíu og sex milljarða króna þar til viðbótar umfang aðhaldsaðgerðanna í þeim áformum sem birtast hér í frumvarpinu eru hins vegar nokkuð meiri en sem nemur þessari áætlaðri lágmarksaðlögunarþörf bæði vegna óvissu í áætlunum um þróun efnahagsmála og ríkisfjármála og eins til þess að sýna að stjórnvöldum er alvara og hafist verður handa strax með einbeittum hætti þannig er gert ráð fyrir að afkoma ríkissjóðs batni um ríflega tuttugu og tvo milljarða króna á þessu ári umfram það sem ella hefði stefnt í og um sextíu og fjóra milljarða króna á næsta ári verði frumvarp þetta og önnur sem síðar munu koma til að lögum er þá miðað við í grófum dráttum að hlutur tekjuöflunar annars vegar og lækkunar útgjalda hins vegar verði á þessum tíma innan markanna sextíu og fjörutíu af hundraði

vegna fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og níu og fjárlaga ársins tvö þúsund og tíu verða settir í samræmi við þetta í töflu sem fylgir sem greinargerð með þessu frumvarpi eru þessir hlutir listaðir fyrir bæði árin

á blaðsíðu ellefu gefur að líta að tekjuöflun samtals á þessu ári verður upp á um þrettán milljarða króna vegna ráðstafana sem annars vegar hefur þegar verið gripið til og hins vegar ráðstafana sem eru í þessu frumvarpi í rekstri verður aukið aðhald svo nemur átján hundruð milljóna króna það er sparnaðarkrafa á alla almenna rekstrarþætti og stjórnsýslu ráðuneyta upp á eins og hálft prósent miðað við ársveltu það sem eftir lifir ársins þannig í raun má tvöfalda þá tölu ef menn horfa til þess að þessum sparnaði á að ná á hálfu ári menntamálum er hlíft og sparnaðarkrafa þar eða aðhaldskrafan er upp á einum komma tvö prósent og í félags og heilbrigðismálum þar er aðhaldskrafan upp á núll komma sjötíu og fimm prósent

milljónir á þessu ári og aðhald í viðhalds og stofnkostnaði upp á tæpan fjögur og hálfan milljarð á árinu tvö þúsund og tíu eru þessar tölur allar til mikilla muna stærri þannig er tekjuöflun alls áætluð allt að tuttugu og átta milljörðum rekstrarsparnaður áætlaður upp á fjórtán komma tvö milljarð tvo eða þrjá tilfærslur upp á ellefu milljarða rúma og samtals sparnaður í viðhaldi og stofnkostnaði upp á tíu milljarða þá er á árinu tvö þúsund og tíu aðhaldskrafan í almennum rekstri og stjórnsýslu tíu af hundraði sjö í menntamálaútgjöldum og fimm í velferðarþjónustuútgjöldum það má öllum þingmönnum ljóst vera að hér er í mikið ráðist og þarf mikið til að skila aðgerðum af þessu tagi í hús sem fyrr segir er í þessu frumvarpi að finna ýmsar breytingar á ákvæðum skattalaga sem er áfangi í aukinni tekjuöflun ríkissjóðs í tengslum við ráðstafanir í ríkisfjármálum eins og nú verður nánar lýst hér á eftir fyrsti áfangi í nýrri tekjuöflun samtals upp um fjóra komma fjóra milljarða á ársgrundvelli hefur þegar verið lögfestur með hækkun á áfengi og tóbaki bensíngjaldi og olíugjaldi og er

í þessu frumvarpi er finna tillögur um næsta áfanga í nýrri tekjuöflun upp á samtals um tuttugu og einn komma fjóra milljarða króna á ársgrundvelli þar af að skilyrt sé um tíu komma fjóra milljarða króna á þessu ári auk þeirra er ætlað að allt að tíu milljarða króna tilfærsla verði með breytingum á staðgreiðsluskilum fjármagnstekjuskatts sem að sjálfsögðu lagar sjóðsstöðu ríkissjóðs verulega á þessu ári þá er miðað við að hert skatteftirlit skili allt að hálfum milljarði í viðbótartekjur á þessu ári eða um tveimur milljörðum króna á ársgrundvelli á næstu árum bein áhrif á vísitölu neysluverðs vegna þessara aðgerða eru metin að hámarki núll komma tuttugu og fimm prósent en þau koma fyrst og fremst fram í hækkun virðisaukaskatts á sykri sælgæti og óáfengri drykkjarvöru en endanleg áhrif að sjálfsögðu ráðast af því eftirspurnarástandi sem ríkir í íslensku efnahagslífi um þessar mundir rétt eins og það gerir á hverjum tíma miðað við núverandi aðstæður og vegna eðlis þessa varnings og verð sem þar er að finna í verulegum mæli er ástæða til að ætla að

ársgrundvelli og að um sjö milljarðar af þeirri fjárhæð skili sér á þessu ári sykurskattur það er sú tilfærsla innan virðisaukaskattskerfisins sem þar er á ferðinni á að skila um tvö og hálfum milljarði á ársgrundvelli þar af núll komma átta milljörðum á þessu ári átta prósent viðbótarskattur á tekjur yfir sjö hundruð þúsund krónur fjórum milljörðum á ársgrundvelli þremur milljörðum á síðari hluta þessa árs og hækkun á háum fjármagnstekjum tvö komma fjórum milljörðum á ársgrundvelli sex hundruð milljónir á þessu ári þetta gerir samtals eins og áður sagði nýja tekjuöflun upp á tuttugu og einn komma fjóra milljarða á ársgrundvelli þar af tíu komma fjóra milljarða á þessu ári til viðbótar eins og áður sagði tilfærsla í skilum á fjármagnstekjuskatti sem bætir sjóðsstöðu ríkissjóð um tíu milljarða og hert skatteftirlit um hálfan milljarð þar til viðbótar sú aðgerð sem þyngst vegur er að sjálfsögðu hér í frumvarpinu á tekjuhliðinni hækkun atvinnutryggingagjalds um einn komma fimmtíu og sex prósent og gjald í ábyrgðarsjóð launa um núll komma eitt sem skilað gæti ríkissjóði um tólf og hálfum milljarði króna á heilu ári samkvæmt lögum um tryggingagjald renna tekjur af atvinnutryggingagjaldi til atvinnuleysistryggingasjóðs í ljósi vaxandi atvinnuleysis á undanförnum árum og mánuðum sem leitt hefur til stóraukinna greiðslna úr sjóðnum blasir við sjóðþurrð verði ekkert að gert og sama gildir um ábyrgðarsjóð launa þessi er hinn hefðbundni tekjustofn þessara sjóða og ég vona að það mæti skilningi allra að með einhverjum ráðum verður að tryggja tekjur tryggja fjárveitingar til að þessir nauðsynlegu sjóðir geti sinnt sínu hlutverki og það er nærtækast og liggur beinast við að hækka þá tekjustofna sem hefðbundið hafa staðið undir útgjöldum vegna þeirra í frumvarpinu er einnig lagt til að virðisaukaskattur á tilgreindar vörur til manneldis það er sykur og ýmis sætindi og óáfengar drykkjarvörur verði færður upp í efra þrep virðisaukaskatts það er tuttugu og fjögur og hálft prósent frá og með fyrsta september næstkomandi eða í sama þrep og var áður en virðisaukaskattur af matvælum var lækkaður með lögum númer hundrað sjötíu og fimm tvö þúsund og sex niður í sjö prósent með þessari breytingu er því verið að færa fyrirkomulag virðisaukaskatts af þessum vörum til sama horfs og var fyrir lækkunina fyrsta mars tvö þúsund og sjö áætlað er að þessi breyting á fyrirkomulagi virðisaukaskatts af vörum til manneldis hafi för með sér auknar tekjur fyrir ríkissjóð að fjárhæð tvö komma fimm milljarðar króna á ári greiðsluáhrif hækkunarinnar á tekjur ríkissjóðs vegna gjalddaga eins og þeir falla til er áætlað á þessu ári um áætluð um átta hundruð milljóna króna og eins og áður sagði áhrif á vísitölu gætu orðið lauslega áætluð um núll komma tuttugu og fimm prósent þriðja skattbreytingin sem hér er lögð til í frumvarpinu er að tekið verði upp tímabundið álag í staðgreiðslu tekjuskatts hjá einstaklingum með háar tekjur í tillögunni felst að frá og með fyrsta júlí til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu skal launagreiðandi reikna og skila í ríkissjóð til viðbótar hefðbundinni staðgreiðslu sem í dag er þrjátíu og sjö komma tvö prósent að meðtöldu útsvari sérstakan átta prósent tekjuskatt af launum hvers einstaklings umfram sjö hundruð þúsund krónur á mánuði einstaklingur með einni milljón króna í laun að meðtöldum skattskyldum hlunnindum mun þannig greiða tuttugu og fjögur þúsund krónum meira í staðgreiðsluskatt á mánuði verði frumvarpið að lögum reiknað er með að þessi breyting geti skilað ríkissjóði nálægt fjórum milljörðum króna á ársgrundvelli en greiðsluáhrif hennar á árinu tvö þúsund og níu eru talin verða nálægt tveimur milljörðum króna endanlegt uppgjör þessa sérstaka átta prósent hátekjuskatts fer síðan fram við álagningu opinberra gjalda fyrsta ágúst tvö þúsund og tíu í fjórða lagi er er lögð til tímabundin hækkun tekjuskatts á fjármagnstekjur úr tíu prósent í fimmtán prósent það þýðir að frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og níu verður skilaskyldum aðilum gert skylt að innheimta fimmtán prósent fjármagnstekjuskatt sem falla til eftir það tímamark jafnt hjá einstaklingum sem lögaðilum verði frumvarp þetta að lögum við álagningu opinberra gjalda tvö þúsund og tíu verður þessi tímabundna hækkun endanlega gerð upp þannig að sérstakur fimm prósent tekjuskattur eða viðbótartekjuskattur verður einungis reiknaður á vaxtatekjur sem fallið hafa til frá og með fyrsta júlí til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu og það á tekjur sem eru umfram tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur samanlagt hjá einstaklingi eða liðlega fjörutíu þúsund krónur á mánuði þegar um hjón eða samskattað fólk er að ræða er sameiginlegum vaxtatekjum skipt jafnt á milli þeirra þegar tekjuviðmiðun þessi er fundin og síðan skattlagðar sérstaklega hjá hvoru um sig hjá einstaklingi sem fær hundrað þúsund krónur í vaxtatekjur á mánuði á umræddu tímabili hækkar fjármagnstekjuskatturinn um tæplega þrjú þúsund krónur á mánuði viðbótartekjur ríkissjóðs af þessari breytingu eru taldar vera um tvö komma fjórir milljarðar á heilu ári greiðsluáhrif á árinu tvö þúsund og níu verða sex hundruð milljóna króna það skal tekið fram að báðar þessar tímaráðstafanir eru tímabundnar þær eru settar fram í ákvæðum til bráðabirgða enda ráð fyrir því gert að heildarfyrirkomulag þessara hluta hafi tekið breytingum og þegar komið til endurskoðunar áður en skattalegt fyrirkomulag af þessu leyti verður endanlega ákvarðað fyrir árið tvö þúsund og tíu í fimmta lagi er lagt til að skil á afdreginni staðgreiðslu fjármagnstekna verði tíðari það er ársfjórðungsleg í stað almanaksársins frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og níu hér er einungis um tilflutning í innheimtu að ræða en ekki viðbótartekjur en greiðsluáhrif þessarar breytingar á tekjuhlið ríkissjóðs gæti numið allt að tíu milljörðum króna á þessu ári samkvæmt gildandi lögum eru vextir sem greiddir eru úr landi til aðila sem eru með takmarkaða skattskyldu hér á landi skattfrjálsir í frumvarpinu er lagt til að þetta skattfrelsi verði afnumið og á vextina lagður fimmtán prósenta skattur óljóst er um tekjuáhrif þessara breytinga á þessu stigi að lokum mun fjármálaráðuneytið beina þeim tilmælum til skattyfirvalda að farið verði í sérstakt átak gegn skattundandrætti á næstunni sem skilað gæti umtalsverðum viðbótartekjum í ríkissjóð og er ekki vanþörf á að ég tel vegna þess að satt best að segja hefur þessari hlið mála ekki verið sinnt sem skyldi á undanförnum árum og enginn vafi á því að þörf er á að bæta og herða að ýmsu leyti skattaframkvæmd og skatteftirlit hér á landi varðandi útgjaldahlið er margvíslegar breytingar er að finna í meðfylgjandi frumvarpi hvað það snertir í fyrsta lagi hvað varðar almannatryggingar í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum sem fela í sér fyrsta lækkun á frítekjumarki vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar annars afnám heimildar til að velja á milli frítekjumarks og þess að telja sextíu prósent af atvinnutekjum til tekna við útreikning

sérstaks frítekjumarks vegna lífeyrissjóðstekna ellilífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar á árinu tvö þúsund og átta náðust fram miklar réttarbætur til handa öldruðum og öryrkjum í formi afnáms

óhjákvæmilegt er að stíga tiltekin skref til baka við núverandi aðstæður því miður lögð er áhersla á að litið sé svo á að um tímabundnar ráðstafanir sé að ræða sem taki mið af því efnahagsástandi sem nú ríkir í þjóðfélaginu jafnframt er mikilvægt að áfram verði unnið að endurskoðun almannatryggingakerfisins í því skyni að gera það einfaldara og gagnsærra en þó fyrst og fremst með bættan hag aldraðra og öryrkja í huga og sérstaklega þá innan þessara hópa sem mest þurfa á stuðningi að halda í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hagur tekjulægstu lífeyrisþeganna sé varinn og að ekki verði hreyft við sérstakri uppbót á lífeyri sem sett var með reglugerð á síðasta ári með stoð í lögum um félagslega aðstoð og nemur nú hundrað áttatíu þúsund krónur á mánuði fyrir þá lífeyrisþega sem búa einir en hundrað fimmtíu og þrjú þúsund fimm hundruð krónur fyrir þá lífeyrisþega sem ekki njóta heimilisuppbótar er fremur tekið mið af því að bætur þeirra lífeyrisþega sem hafa hærri tekjur annað hvort úr lífeyrissjóðum eða vegna atvinnu lækki þannig að við það sé miðað að tekjutengdar bætur falli niður þegar heildartekjur lífeyrisþega nema tæplega fjórar milljónir króna á ári í frumvarpinu er hvað varðar málefni aldraðra að finna tillögur að breytingum á frítekjumarki ellilífeyrisþega vegna atvinnutekna frítekjumark

hámarksgreiðsla úr fæðingarorlofssjóði miðist við meðaltalsmánaðartekjur foreldra að fjárhæð fjögur hundruð þrjátíu og sjö þúsund fimm hundruð krónur þannig að mánaðarleg útgreiðsla sjóðsins til foreldris verði að hámarki þrjú hundruð fimmtíu þúsund krónur þetta gerir það að verkum að greiðslur til foreldra með lægri mánaðartekjur en fjögur hundruð þrjátíu og sjö þúsund fimm hundruð krónur að meðaltali verða áttatíu prósent af meðaltali heildarlauna á tilteknu viðmiðunartímabili að finna í frumvarpinu breytingar á lögum um meðferð einkamála lagt er til að hámark verði sett á gjafsóknarfjárhæð í einkamálum í núgildandi lögum er ekki gert ráð fyrir slíku ákvæði og getur kostnaður í slíkum málum orðið talsvert hár þar sem tímagjald lögmanna er nokkuð mismunandi og umfang mála getur verið mikið útfærsla á þessu ákvæði í reglugerð hefur ekki verið unnin til fulls en við frágang reglugerðarinnar er gert ráð fyrir að markmið um sparnað á þessu ári náist að fjárhæð tuttugu milljónir króna og árleg kostnaðarlækkun verði um fimmtíu milljónir króna einnig af vettvangi dómsmálaráðherra eru breytingar á lögum um meðferð skattamála lagt er til að ákvörðun um þóknun sem greidd er úr ríkissjóði vegna verjenda og réttargæslumanna í sakamálum verði færð frá dómstólaráði til ráðherra þannig getur ráðherra með reglugerð mælt fyrir um tímagjald sem tekið skuli mið af við ákvörðun þóknunarinnar í dag er viðmiðunargjaldið ellefu þúsund tvö hundruð krónur og er við það miðað að með reglugerð verði það lækkað um tólf prósent árlegur sparnaður vegna þessa er áætlaður fjörutíu milljónir króna og að á þessu ári muni kostnaðurinn lækka um nálægt tuttugu milljónir króna þá er að finna í frumvarpinu breytingu á lögum um sóknargjöld framlög úr ríkissjóði til þjóðkirkjusafnaða skráðra trúfélaga og háskóla íslands hafa verið lögboðin svonefnd sóknargjöld þrátt fyrir nafngiftina eru ekki innheimt nein sóknargjöld af ríkinu heldur er um það að ræða að framlagið er reiknað samkvæmt lögum á grundvelli ákveðinna viðmiða sem rakin eru í athugasemd með þeirri grein frumvarpsins sem fjallar um sóknargjöld fundið er út ákveðið gjald sem greitt er mánaðarlega fyrir hvern einstakling sextán ára og eldri til ofangreindra aðila í frumvarpi þessu er lagt til í fyrsta lagi að framlög samkvæmt þessu lögum sem runnið hafa til háskólasjóðs hjá háskóla íslands það er framlag vegna þeirra sem ekki eru í þjóðkirkjunni eða skráðu trúfélagi verði afnumið og að fjárveiting komi framvegis beint úr ríkissjóði í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og níu var þessi tenging rofin og með frumvarpi þessu er lagt til að ákvörðunin verði lögfest í öðru lagi er lagt til að gjaldið sem rennur til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga verði lækkað úr átta hundruð fimmtíu og fimm krónur á mánuði samkvæmt núgildandi lögum í sjö hundruð níutíu og átta krónur frá gildistöku og fyrir árið tvö þúsund og tíu verði þetta gjald lækkað frekar í sjö hundruð fjörutíu og ein króna á mánuði með breytingunni er gert ráð fyrir að útgjöld ríkisins á þessu ári lækki um hundrað fimmtíu milljónir króna og um þrjú hundruð milljóna króna á næsta ári í lögum um greiðslur til þolenda afbrota er kveðið á um að ekki skuli greiddar bætur nema krafan sé hærri en hundrað þúsund krónur lagt er til í þessu frumvarpi að viðmiðunarfjárhæðin verði hækkuð í fjögur hundruð þúsund krónur tilgangurinn með þessari breytingu á lögunum er annars vegar að lækka kostnað fyrir ríkissjóð og hins vegar að taka tillit til verðlagsþróunar frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm þegar lögin voru sett en viðmiðunarfjárhæðin hefur ekki tekið breytingum frá þeim tíma með breytingunni er gert ráð fyrir því að útgjöld á þessu ári geti lækkað um þrjátíu milljónir króna og að árleg kostnaðarlækkun fyrir ríkissjóð geti orðið allt að sextíu milljónir króna í lögum um uppbót á eftirlaun var ætlað að tryggja fólki sextíu og sjö ára og eldra sem áttu takmörkuð eða engin réttindi í lífeyrissjóðum tilteknar lágmarksgreiðslur sem reiknaðar voru út að lokinni álagningu opinberra gjalda með breytingum á lágmarksframfærslutryggingu lífeyrisþega tryggingastofnunar ríkisins í september tvö þúsund og átta var þeim aðilum sem uppbótinni var ætlað að styðja tryggð lágmarksframfærsla sem gerir að verkum að ekki er lengur þörf á uppbót á eftirlaun í frumvarpinu er því lagt til að lög númer fjörutíu og átta tvö þúsund og átta um uppbót á eftirlaun verði felld niður enda orðin óþörf í frumvarpinu eru enn fremur lagðar til varðandi þjóðlendur nauðsynlegar lagabreytingar vegna áforma ríkisstjórnarinnar um að spara kostnað við þjóðlendumál á þessu ári og næstu tveimur árum á þessu tímabili taki óbyggðanefnd engin ný svæði til meðferðar og fjármálaráðherra lýsi ekki kröfum um þjóðlendur þar með sparast umtalsverður kostnaður fjármálaráðuneytis við undirbúning kröfugerða í formi aðkeyptrar þjónustu lögfræðinga auk ýmiss konar kostnaðar hjá óbyggðanefnd svo sem vegna upplýsingaöflunar frá þjóðskjalasafni og fleiri hins vegar er gert ráð fyrir að óbyggðanefnd ljúki þeim málum sem nefndin hefur nú þegar til meðferðar þar sem gengið er út frá því að ekki þurfi að koma til uppsagna vegna sparnaðaraðgerða ríkisstjórnarinnar að þessu leyti þar sem því starfsfólki sem unnið hefur að verkefninu bjóðist önnur störf í tengslum við það svo sem vegna þeirra þjóðlenda sem þegar hafa verið úrskurðaðar til ríkisins og afrit virðulegur forseti ég hef hér gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og í upphafi máls míns sett það í samhengi við það heildarverkefni sem við stöndum hér frammi fyrir sem er áætlun um og aðgerðir til að ná jöfnuði í fjármálum ríkisins á næstu fjórum árum það er viðamikið verkefni en um leið gríðarlega mikilvægt að sjálfsögðu er eðlilegt að menn spyrji hversu hratt eða harkalega er skynsamlegt og rétt að fara í þessa aðlögun og það má færa fyrir því hagfræðileg rök á báða bóga að það hafi sína kosti að gera það hægar þannig má reikna með því að slíkt hefði til að byrja með jákvæð áhrif á landsframleiðslu og hagvöxt en síður þegar frá líður en það þarf engum að blandast hugur um hversu afdrifaríkt og mikilvægt það er fyrir ríkissjóð bæði afkomu hans og skuldaþróun að tekist verði á við þennan vanda strax það er einnig ljóst að það mun miklu varða fyrir trúverðugleika almennt aðgerða stjórnvalda á sviði efnahagsmála að þessi mál verði tekin föstum tökum það mun hafa áhrif á tiltrú annarra aðila á aðgerðum stjórnvalda og auðvelda þeim sem með slíku fylgjast að meta framhaldið þar með talið að taka ákvarðanir um vexti svo ekki sé sagt meira um það mál á þessari stundu það er því enginn efi á því í mínum huga virðulegur forseti að í þessar aðgerðir verður að ráðast þær verða erfiðar og þær munu dreifa byrðum á marga en vonandi tekst að gera það þannig að það sé með félagslega réttlátum og sanngjörnum hætti það mun hafa áhrif hins vegar á alla þó að eðlilegt og sanngjarnt sé að þeir sem best eru settir hæstar hafa tekjurnar hæstar hafa fjármagnstekjurnar axli þyngstu byrðarnar ég vil svo að lokum frú forseti leggja til að málið fari til efnahags og skattanefndar þó að sjálfsögðu hafi þetta mál einnig mikil fjárlagaáhrif og færa mætti rök fyrir því að fjárlaganefnd væri eins vel að því komin að fjalla um málið enda þurfa fleiri nefndir að koma til sögu en hér er þó í frumvarpsforminu sjálfu fyrst og fremst um sakttabreytingar að ræða þannig að það er mat manna að eðlilegast sé að vísa málinu til efnahags og skattanefndar hún stjórni vinnunni sem mikilvægt er að gangi hratt og vel fram því að óþarft er að taka fram að flest ákvæði frumvarpsins eiga að öðlast gildi fyrsta júlí næstkomandi og ekki væri verra